Spoštovani podpredsednik. kolega Breznik je nekoč mi zaupal, da je poln nepomembnih informacij, jaz vidim, da jih tu, vztrajno plasira, hkrati pa je še žaljiv. Jaz bi prosil, da v teh njegovih ekspozejih, da ne rečem idiotskih, da ga malo umirite in da ne dovolite, da se spušča na kakršenkoli osebni nivo. Tudi jaz se nisem na njegov, pa vam povem, da bi lahko zdajle tule deset minut o tem govoril. Hvala lepa.